Paní předsedající, demokratická společnost musí chránit a podporovat nezávislost médií a novinářů, a to i včetně finančních zdrojů. Jsme svědky toho, že i v zemích Evropské unie jsou novináři pod tlakem. Jsou vydíráni, omezováni.

Proto museli zemřít, aby byli umlčeni navždy. Ale já věřím, že nezemřeli zbytečně. Jejich poselství žije a lidé zvedli svůj hlas proti jejich vrahům. Také Evropský parlament si je připomíná stejně jako desítky dalších, kteří zemřeli v místech svého domova nebo i za hranicemi Evropy. Vyzýváme na jejich ochranu. A tím prvním, zásadním opatřením je to, že jejich vraždy budou vyšetřeny a vrahové budou potrestáni.